virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex um tæknifrjóvgun með síðari breytingum með frumvarpinu er lagt til að veittar verði tilteknar heimildir til að nota svonefnda umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna og jafnframt að heimilt verði í undantekningartilvikum að framkvæma kjarnaflutning það er einræktun í læknisfræðilegum tilgangi byggja þessar heimildir á veigamiklum læknisfræðilegum og þekkingarfræðilegum rökum sem nánar verða rakin hér á eftir frumvarpið er nú endurflutt en það var áður flutt af heilbrigðisráðherra á síðastliðnu vorþingi en hlaut ekki fullnaðarafgreiðslu frumvarpið fékk hins vegar umræðu og afgreiðslu í heilbrigðis og trygginganefnd þingsins sem lagði til fáeinar breytingar á frumvarpinu en þær hafa nú verið teknar upp í frumvarpið frumvarpið er samið af nefnd sem skipuð var af heilbrigðis og tryggingamálaráðherra fimmta október tvö þúsund og fimm til að fjalla um nýtingu stofnfrumna til rannsókna og lækninga og semja drög að frumvarpi til laga um stofnfrumurannsóknir nefndin var skipuð sérfræðingum á sviði læknisfræði líffræði siðfræði og lögfræði og skilaði hún tillögum sínum í frumvarpsformi til ráðherra í júní tvö þúsund og sex frumvarpsdrögin voru í framhaldi af því send fjölmörgum aðilum til umsagnar og voru umsagnir almennt mjög jákvæðar þá var frumvarpið sent út til umsagnar af hálfu heilbrigðis og trygginganefndar á síðastliðnu vorþingi og voru umsagnir sem nefndinni bárust einnig almennt mjög jákvæðar þrátt fyrir að veigamikil læknisfræðileg og þekkingarfræðileg rök liggi til grundvallar þeim heimildum sem mælt er fyrir um í frumvarpinu er óhjákvæmilegt við lagasetningu um þetta efni að líta til þeirrar niðurstöðu sem fósturvísar óneitanlega hafa vegna eðlis þeirra og eiginleika en almennt er litið svo á að fósturvísar hafi siðferðilega stöðu umfram önnur lífsýni sem notuð eru til rannsókna verður í því sambandi að taka afstöðu til þess hvort og þá í hvaða tilvikum réttlætanlegt sé að raska þeirri siðferðilegu stöðu sem hér um ræðir eru ákvæði frumvarpsins grundvölluð á slíku hagsmunamati eins og rakið er í frumvarpinu og við það miðuð að ekki séu veittar ríkari heimildir til notkunar fósturvísa eða til að framkvæma kjarnaflutning en nauðsynlegar og forsvaranlegar þykja til að ná þeim læknisfræðilegu og þekkingarfræðileg markmiðum sem að er stefnt þeir möguleikar sem felast í notkun stofnfrumulækninga og til þekkingaröflunar eru í mörgum tilvikum óljósir engu að síður eru væntingar á þessu sviði gífurlegar eru vísindamenn sífellt að átta sig betur á þeim möguleikum sem í þessu felast en talið er að með rannsóknum á stofnfrumum sé mögulegt að auka þekkingu okkar á samsetningu einstakra líkamsvefja og skilning á því hvað fer úrskeiðis við upphaf og framþróun ýmissa sjúkdóma víst er talið að aukin þekking á þessu sviði muni nýtast við að skilgreina ferli sjúkdóma og þar með auka líkur á að hægt verði að bregðast við þeim fyrr og með markvissari hætti þá eru ekki síst bundnar miklar væntingar um að mögulegt verði að nýta stofnfrumur úr fósturvísum og eggfrumur sem kjarnaflutningur hefur verið framkvæmdur á við læknismeðferð ýmissa sjúkdóma þannig hefur til dæmis nú þegar verið sýnt fram á það í dýralíkömum að stofnfrumur geta læknað eða dregið úr einkennum sjúkdóma sem engin lækning er til við í dag má þar nefna sykursýki vöðvarýrnun hjartadrep og parkinsionssjúkdóma en vísindamenn hafa jafnframt beint sjónum sínum að sjúklingum með tauga og mænuskaða ms sjúkdóm m n d sjúkdóm og krabbamein þá eru vísindamenn sammála um að stofnfrumur úr fósturvísum séu og eigi eftir að reynast mikilvægar við lyfjaprófanir og til að auka skilning og þekkingu á uppruna og eðli ýmissa sjúkdóma sem síðan geti orðið grundvöllur nýrra meðferðarúrræða hvað kjarnaflutning varðar er það samdóma álit flestra vísindamanna að stofnfrumulínur sem búnar eru til úr eggfrumum sem kjarnaflutningur hefur verið framkvæmdur á geti haft mikilvæga kosti umfram stofnfrumulínur sem búnar eru til úr umframfósturvísum stafar þetta einkum af því að með kjarnaflutningi er mögulegt að tryggja fullt vefjasamræmi stofnfrumna við þá einstaklinga sem þarfnast lækninga þá er talið að stofnfrumur úr eggfrumum sem kjarnaflutningur hefur verið framkvæmdur á geti veitt vísindamönnum mikilvæga innsýn í sameindalíffræði ýmissa erfðasjúkdóma virðulegi forseti það er fyrst og fremst á þessum grundvelli væntinga og vona sem frumvarp þetta er lagt fram það er mikilvægt að vísindamönnum hér á landi sé búið umhverfi sem geri þeim kleift að starfa meðal þeirra fremstu á þessu sviði í heiminum og hafi þannig möguleika á að leggja lóð sitt á vogarskálarnar í þeirri miklu þekkingarleit og framþróun læknavísinda sem fyrirsjáanleg er á þessu sviði um leið og gætt er að þeim siðferðilegu álitaefnum sem uppi eru og þeim siðferðilegu grundvallargildum sem halda ber í heiðri við framkvæmd rannsókna af þessu tagi eins og fram er komið er annars vegar lagt til í frumvarpinu að tilteknum skilyrðum uppfylltum að nota svonefnda umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna við framkvæmd glasafrjóvgunar í æxlunarskyni eru að jafnaði búnir til fleiri fósturvísar en nýtast í því skyni ástæða þessa er fyrst og fremst sú að með var að búa til fleiri fósturvísa aukast líkurnar á var að til veðri lífvænlegur fósturvísir til uppsetningar í leg konunnar þeir fósturvísar sem ekki eru valdir til uppsetningar en þykja þó lífvænlegir eru hins vegar að jafnaði geymdir í allt fimm ár til hugsanlegrar notkunar síðar í samræmi við ákvæði laganna í þessu felst að löggjafinn hefur nú þegar tekið þá afstöðu að þeir hagsmunir sem í því eru fólgnir að aðstoða fólk við að eignast börn réttlæti að fósturvísar séu búnir til jafnvel þótt vitað sé að þeir muni ekki allir nýtast í þeim tilgangi að fimm árum liðnum er hins vegar skylt að eyða ónotuðum fósturvísum þeir fósturvísar sem þannig ganga af eru nefndir umframfósturvísar í frumvarpinu og eru rannsóknarheimildir í frumvarpinu bundnar við þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að í stað þess að eyða umframfósturvísum verði heimilt með samþykki tveggja kynfrumugjafa og vísindasiðanefndar að ráðstafa þeim til rannsóknaraðila sem fengið hefur sérstakt leyfi til að nota umframfósturvísa til stofnfrumurannsókna á hinn bóginn verður hér eftir sem hinar til með öllu óheimilt að búa til fósturvísa eingöngu í þeim tilgangi að gera á þeim rannsóknir frá siðfræðilegu sjónarhorni verður að telja að þetta skipti máli þegar réttmæti þess að nota umframfósturvísa til rannsókna er metið að þeir hafi ekki gagngert verið búnir til í rannsóknarskyni heldur verði þeir til í tengslum við glasafrjóvgunarmeðferð sem framkvæmd er í þeim tilgangi að hjálpa fólki að eignast barn hér stendur valið einungis um að eyða umframfósturvísum eða nota þá til að búa til stofnfrumulínur sem nýst geti til lækninga eða til að afla þekkingar í líf og læknisfræði niðurstaða nefndarinnar sem samdi frumvarpið var sú að seinni kosturinn væri betri að því gefnu að gjafar þegar kynfrumna sem fósturvísirinn er myndaður úr hefðu veitt upplýst samþykki sitt fyrir slíkri notkun og er það mat nefndarinnar lagt til grundvallar í frumvarpinu hins vegar er í frumvarpinu mælt fyrir um að heimilt verði í undantekningartilfellum að framkvæma kjarnaflutning í þeim tilgangi að búa til stofnfrumulínur sem nýst geta til lækninga eða til að afla þekkingar í líf og læknisfræði með kjarnaflutningi í frumvarpinu er átt við þá aðgerð þegar kjarni úr eggfrumu konu er fjarlægður og í hans stað komið fyrir kjarna úr líkamsfrumu með kjarnaflutningi af þessu tagi veldur fruma sem hefur sambærilega eiginleika og frjóvguð eggfruma eða fósturvísir sá grundvallarmunur er þó á að eggfruma sem kjarnaflutningur hefur verið framkvæmdur á hefur einungis erfðaefni úr einum einstaklingi á meðan frjóvguð eggfruma það er fósturvísir hefur ávallt erfðaefni úr tveimur einstaklingum heimild til kjarnaflutnings samkvæmt frumvarpinu er takmörkuð við þau tilvik þar sem ekki er talið unnt að ná sama árangri eða afla sömu þekkingar með notkun stofnfrumulína sem búnar eru til úr umframfósturvísum eða með öðrum hætti byggir þessi takmörkun á því sjónarmiði að ekki skuli ganga lengra í þessu efni en nauðsynlegt er til að ná markmiðum um betri meðhöndlun sjúkdóma og öflunar þekkingar í líf og læknisfræði samkvæmt frumvarpinu verður einungis heimilt að framkvæma kjarnaflutning á rannsóknarstofum sem fengið hafa leyfi ráðherra til að stunda slíkar rannsóknir þá er jafnframt í hverju tilviki gerð krafa um samþykki eggfrumugjafa þess einstaklings sem erfðaefnið stafar frá og vísindasiðanefndar í engu er hins vegar hvikað frá banni núgildandi laga við einræktun í æxlunartilgangi það er í þeim tilgangi að einrækta manneskju en um slíkt bann er rík samstaða meðal þjóða heims enda felur slík einræktun í sér afar mörg og flókin siðferðileg vandamál auk þess sem fá rök sem styðja nauðsyn hennar eða gagnsemi fyrir einstaklinga eða samfélög þá hefur ísland nú þegar undirgengist alþjóðlega sáttmála þar sem skýrlega er kveðið á um bann við einræktun manna í þessu sambandi er í frumvarpinu meðal annars kveðið skýrt á um að óheimilt sé á öllum stigum að koma eggfrumu sem kjarnaflutningur hefur verið framkvæmdur á fyrir í legi konu eins og rakið er í frumvarpinu er samkvæmt núgildandi lögum óheimilt að rækta fósturvísa lengur en í fjórtán daga utan líkamans eða eftir að frumrákin kemur fram myndun frumurákar er fyrsti vottur um myndun taugakerfis hjá fósturvísi og á sér að jafnaði stað á fjórtánda degi fósturþroskunar sú staðreynd að þetta tímamark er miðað við framangreindan áfanga í þroskaferli fósturvísis leiðir til þeirrar ályktunar að við setningu laga um tæknifrjóvgun á rið nítján hundruð níutíu og sex hafi verið litið svo á að þá verði sú breytingu á fósturvísi sem geri það að verkum að ekki þyki lengur forsvaranlegt að rækta hann utan líkamans eða gera á honum rannsóknir ljóst er því að núgildandi bann við ræktun og rannsóknum á fósturvísum eftir að þessu tímamarki er náð byggist einkum á sjónarmiðum um sterkari siðferðilega stöðu fósturvísa eftir að myndun taugakerfis hefst verður því að leggja til grundvallar að það hafi verið afstaða löggjafans við setningu laganna að fósturvísar öðlist aðra og sterkari siðferðilega stöðu eftir að framangreindu tímamarki er náð frumvarpið felur ekki í sér breytt mat að þessu leyti verði hinar nýju rannsóknarheimildir sem gerð er tillaga um í frumvarpinu hvort sem um er að ræða rannsóknir á umframfósturvísum eða eggfrumum sem kjarnaflutningur hefur verið framkvæmdur á sé einungis notaður innan umræddra tímamarka eða áður en myndun taugakerfis hefst í þessum athugasemdum með frumvarpinu er gerð allítarleg grein fyrir stöðu og þróun löggjafar á þessu sviði í öðrum löndum einkum á norðurlöndunum og í evrópu og virðist þróunin fremur vera í átt til aukins frjálsræðis þannig hafa nú æ fleiri ríkið kosið að heimila notkun umframfósturvísa frumurannsókna að einhverju marki og þeim ríkjum fjölgar jafnframt sem heimila kjarnaflutning í læknisfræðilegum til gangi virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu